Panie Przewodniczący! W Gabonie byliśmy świadkami tego, jak bardzo ta młoda demokracja dlatego że to jest kraj, który ma ledwie dwadzieścia lat rządów demokratycznych pragnie korzystać z pełni swoich praw obywatelskich. Społeczeństwu Gabonu nie można w żadnym wypadku odmówić zaangażowania, przejęcia wyborami, poczucia odpowiedzialności za to, co one oznaczają.

W Gabonie potrzeba dzisiaj dwóch rzeczy po pierwsze, pokoju społecznego, o co wielokrotnie tutaj apelowano, po drugie, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Spotkaliśmy tam nie tylko dwóch głównych kandydatów, ale również ludzi, którzy z takim przejęciem mówili o potrzebie tego rozwoju, jak na przykład doktor Bruno Ben Moubamba. Powinniśmy im w tym pomóc.